.eu part d'une bonne intention adaptation au marché, flexibilité, lutte contre la spéculation, fraude et abus, elle est surtout idéologique et vous ne vous en cachez pas. Vous voulez renforcer dans l'esprit des utilisateurs d'internet, l'idée d'une identité de l'Union au détriment, donc, des identités nationales. Il s'agira également de promouvoir en ligne les valeurs de l'Union européenne, l'UE multilinguisme, respect de la sécurité et de la confidentialité mais surtout votre vision des droits de l'homme. Droits de l'homme devenus plutôt le droit des minorités en tout genre. Les institutions, les entreprises et les citoyens ne respectant pas vos critères se verraient ainsi pénalisés jusqu'à en perdre leur site internet. Des garanties supplémentaires ont même été prévues afin de protéger l'état de droit. Les pays dont la politique contreviendrait à votre vision de l'état de droit se verraient donc sanctionnés. Je pense à nos amis de Hongrie, de Pologne ou encore d'Italie, dont la politique migratoire est régulièrement critiquée dans cette enceinte. En tant que défenseurs des libertés, parmi lesquelles la liberté d'expression, qui n'est pas négociable, nous ne pouvons soutenir un tel projet.